Dat geldt in het bijzonder bij onze controle op de uitgaven in het Europees Ontwikkelingsfonds.

Dat is erg knap van ons, maar ik denk dat we ons niet moeten overschatten. De nationale parlementen voeren de controle ook niet uit.

Dat zou onze controlemogelijkheden versterken.